Las grandes empresas europeas llevan a cabo prácticas de erosión de la base fiscal y transferencia de precios para tributar en los países con las tasas más bajas. Este es uno de los principales problemas de la fiscalidad europea, y no la doble imposición sobre la que trata este informe.

Consideramos que el secretismo está fuera de lugar en los casos de fiscalidad internacional, y la publicación es de interés general. Por eso hemos presentado enmiendas en este sentido. No es entendible que una empresa tenga hasta tres años para reclamar por un supuesto caso de doble imposición y que, sin embargo, el Estado tenga solo un año para examinar este caso. Necesitamos dar más tiempo y recursos a los inspectores de Hacienda, que son como David ante el Goliat de las grandes corporaciones. Por último, rechazamos la idea de garantizar la impunidad de los delitos fiscales cuando haya disputas de doble imposición abiertas.

Nuestro discurso no puede ser una supuesta lucha contra la evasión fiscal, mientras legislamos justamente para para favorecer los intereses de las multinacionales y el poder corporativo, a costa de los derechos sociales de los pueblos de Europa. Por cierto, que este documento, que este informe, ya esté aprobado por el Consejo, sin que haya pasado por el Parlamento, que aquí no esté el Consejo y que no esté ni siquiera el comisario de Economía, eso sí que es una burla al Parlamento.